Ubolewam, że nie ma z nami pani komisarz Damanaki, ale jestem jej wdzięczny w imieniu Komisji Rybołówstwa oraz własnym, dziękuję za ten głos. Cieszę się, że udało nam się zainicjować debatę tutaj w Parlamencie Europejskim na temat statusu prawnego archipelagu Svalbard i jego zasobów rybnych. Nasze pytanie dotyczy kwestii niebezpiecznego i postępującego w ostatnich latach problemu nieuzasadnionego zawłaszczania kwoty połowowej halibuta grenlandzkiego w rejonach Svalbardu przez Norwegię i Rosję. Archipelag Svalbard został przyznany Norwegii na mocy Traktatu Spitsbergeńskiego z myślą o zagwarantowaniu sprawiedliwego systemu prawnego na całym tym obszarze obejmującego zasadę niedyskryminacji to jest to bardzo ważne słowo w dostępie do zasobów rybnych archipelagu. W 1977 roku Norwegia jednostronnie ogłosiła utworzenie strefy ochronnej rybołówstwa w regionie Svalbard i twierdzi, że postanowienia Traktatu Spitsbergeńskiego o niedyskryminacji nie dotyczą tej strefy. W 2010 roku Norwegia i Rosja podpisały w Murmańsku porozumienie o podziale granic morskich na Morzu Barentsa. Niektóre obszary wodne strefy ochronnej rybołówstwa w rejonie Svalbard znajdują się obecnie na wschód od linii granicznej wyznaczonej właśnie w Murmańsku. Norwegia i Rosja współpracują w ramach wspólnej norwesko rosyjskiej komisji rybołówstwa przy zarządzaniu zasobami ryb na Morzu Barentsa.

Istotne jest, aby Komisja Europejska zwróciła się w tej sprawie do Norwegii, gdyż w razie braku reakcji ze strony Unii Europejskiej Norwegia będzie rozwiązywać te kwestie mając na uwadze tylko własne interesy.

Po pierwsze, czy Komisja Europejska uważa, że państwa członkowskie będące stronami Traktatu Spitsbergeńskiego z 1920 roku korzystają z równych praw połowowych w strefie ochronnej rybołówstwa w regionie Svalbard? Pytanie drugie jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej jeśli chodzi o status prawny części strefy ochronnej rybołówstwa w regionie Svalbard, która leży na wschód od linii ustalonej w Murmańsku? Czy ta część ma być uznawana za wody międzynarodowej leżące poza szelfem rosyjskim czy też należy do rosyjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej? Po trzecie, czy jeżeli rybacy z Unii Europejskiej stracili prawo do połowów w strefie ochronnej rybołówstwa w regionie Svalbard, na wschód od linii ustalonej w Murmańsku, czy Komisja rozpatrzy ich roszczenia o odszkodowania?

Ostatnie pytanie, piąte czy Komisja Europejska zamierza wziąć udział w planowanym na rok 2014 posiedzeniu wspólnej norwesko rosyjskiej Komisji Rybołówstwa lub w innych posiedzeniach, aby zapobiec nielegalnemu przywłaszczaniu kwot połowowych halibuta grenlandzkiego, ale również karmazyna czy pławiaka